Monsieur le Président, la politique européenne des transports, ce ne sont pas uniquement des objectifs économiques, c'est aussi et surtout la volonté de garantir les standards les plus élevés en matière de sécurité des voyageurs. C'est un objectif dont nous nous sommes rapprochés ces dernières années et nous devons encore poursuivre nos efforts en vue d'assurer un niveau optimal de sécurité aérienne. C'est dans ce cadre que nous discutons aujourd'hui du projet de règlement sur les enquêtes et la prévention des accidents dans l'aviation civile. Après plusieurs semaines de négociations difficiles, nous sommes parvenus avant l'été à trouver un accord en première lecture avec le Conseil, garantissant des avancées concrètes en matière d'enquête, de prévention des accidents et de prise en charge des familles de victimes. Si le texte est confirmé par nos votes demain, cela signifie que, dès la fin de l'année 2010, les mesures prévues dans ce texte pourront entrer en vigueur.

Tout d'abord, ce règlement renforce

Deuxième point important ce texte permet de clarifier le rôle de l'AESA en cas d'accident aérien. Il est clairement établi que l'Agence, ayant un rôle de certificateur,

Cependant, elle doit pouvoir avoir accès aux informations nécessaires aux tâches de certification, et également faire bénéficier l'enquête de sécurité de son expertise. C'est pourquoi le règlement établit qu'en conformité avec l'annexe XIII de la convention de Chicago, l'AESA participera aux enquêtes en tant que conseiller. Troisième avancée du règlement la création d'un réseau des autorités d'enquêtes de sécurité, qui formalise et renforce la coopération déjà existante entre les États membres. Tout en ayant une structure souple, sans personnalité juridique, ce réseau permettra d'améliorer la qualité des enquêtes de sécurité au travers, notamment, d'une coopération accrue entre les États membres, d'un partage de bonnes pratiques et d'une amélioration de la formation des enquêteurs. En outre, ce règlement traite aussi des relations entre l'enquête judiciaire et l'enquête technique de sécurité et, sur ce point également, le règlement apporte des avancées concrètes, malgré la diversité des systèmes judiciaires des États membres, tout d'abord en garantissant un accès immédiat et illimité des enquêteurs de sécurité aux preuves, et ensuite par l'établissement d'accords préalables entre les autorités judiciaires et les bureaux d'enquête. Enfin, et c'est ce qui m'apparaît le plus important la protection des victimes et de leurs familles. Le texte stipule qu'en cas d'accident, la liste des passagers à bord de l'aéronef accidenté doit être disponible au plus tard dans un délai de deux heures, ce qui permettra de diminuer l'attente douloureuse des familles. En outre, ce règlement met en place toute une série de mesures à destination des familles de victimes. Il s'agit de la possibilité, au moment de la réservation, d'indiquer une personne de contact à prévenir en cas d'accident

de la confidentialité sur la présence à bord d'une personne si sa famille le demande de la désignation d'une personne référente chargée de faire la liaison avec les familles des victimes durant tout le déroulement de l'enquête

de l'obligation, pour toutes les compagnies aériennes établies en Europe, de disposer d'un plan de crise, prenant notamment en compte le soutien psychologique aux familles enfin, du rappel de l'obligation de toutes les compagnies desservant l'Union européenne de disposer d'une assurance minimale pour indemniser les familles de victimes. Le dernier point important du règlement est la question des comptes rendus d'événements, et il s'agit d'une avancée majeure en matière de prévention des accidents, puisque le texte prévoit que l'AESA et les autorités compétentes des États membres aient accès à la base de données regroupant les incidents aériens. Cette base de données sera analysée afin que des mesures préventives puissent être prises et éviter ainsi que des accidents surviennent.

Je voudrais remercier chaleureusement les rapporteurs fictifs, avec lesquels nous avons eu une excellente collaboration et qui nous ont permis d'arriver à ce résultat.